Elle m'inspire trois remarques la première c'est une formule reprise au secteur commercial Pendant les travaux, la vente continue.

Je pense donc que nous devons tenter de négocier un cessez le feu, peut être d'ailleurs sans les Syriens, entre les Américains et les Russes, pour donner quelques chances à la suite du processus, qui reprendra dans quelques jours. Deuxièmement, je pense que l'arbre de l'humanitaire ne doit pas cacher la forêt des refugiés.